Hvala lepa. Lep pozdrav vsem kolegom v dvorani. Poglejte, ko sem poslušala stališče predvsem koalicijskih strank, sem se spraševala, ali niste pogledali tegale poročila o stanju kmetijstva, ali ste to prebrali, ko vam je pač nekdo napisal stališče, ali pa ste to govorili oziroma je bilo vaše mnenje zato, ker smo pač v Slovenski demokratski stranki vložili ta predlog zakona oziroma spremembo tega zakona. Jaz samo upam, kolegi poslanci, ko boste šli naslednjič na teren, ko vsi tako radi hodimo na teren, predvsem na podeželje, obiskali naše kmete, da boste imeli izgovor za to - to naslavljam na vas koalicija, izgovor za to, zakaj ste bili danes oziroma zakaj boste danes proti temu našemu zakonu, zakonu, ki bi nekako bil v pomoč našemu kmetu. definitivno je, da je v letu dva šestnajst prejšnja koalicija oziroma vaša koalicija z dodatkom Levice zdajle, pač povečal katastrski oziroma osnovo za katastrski dohodek našim kmetom, in sicer za leto dva sedemnajst v višini štirideset procentov, dva osemnajst v višini petinpetdeset procentov, in dva devetnajst v višini petinsedemdeset procentov, kar bodo naši kmetje občutili v svoji denarnici v letu dva tisoč dvajset. In ka pomeni to povišanje, sukcesivno za naše kmete? To pomeni, da bodo naši kmeti, se pravi, ob koncu prehodnega obdobja leta dva tisoč dvajset plačali več katastrskega dohodka. Eno tretjino kmetov kmetom se bo katastrski dohodek povečal za petdeset procentov. Eni polovici kmetov za petdeset do tristo procentov, deset procentov kmetom pa se bo ta katastrski dohodek povečal oziroma osnova povečala za več kot trikrat, to je zapisala vlada v svojem mnenju. In seveda naš predlog, naš današnji predlog pa je, da ostane ta osnova za katastrski dohodek na štiridesetih procentih, tako kot je rekel naš kolega oziroma kolega Tomaž. Glej, jaz moram reči, da sem imela nekako nekako še pred samo sejo danes oziroma pred stališči še upanje, da pa bo mogoče ta koalicija naš predlog le le potrdila. Zakaj? Poglejte, če ste si prebrali, spoštovani kolegi, predvsem tisti z Odbora za kmetijstvo, koalicijsko pogodbo, kjer je zapisano, da je ogrožen obstoj predvsem malih kmetij, in v Sloveniji imamo predvsem srednje velike srednje velike in pa male kmetije, ki se spopadajo z visokimi stroški pridelave in pa nizkimi dohodki. To piše v koalicijski pogodbi. In sprašujem se, kako boste na podlagi tega, da bomo našega kmeta čedalje bolj, bolj, bolj in še bolj obremenjevali, kako boste uresničili vseh teh osem ukrepov, ki jih imate zapisanih v koalicijski pogodbi. Na primer, da boste podpirali in na kakšen način boste pol podpirali turizem na kmetijah in pa dopolnilne dejavnosti. Na tak način, da boste jim davčne blagajne predpisovali. Ne vem. Da boste jih še bolj obremenjevali na na področju birokracije, in tako naprej. Ali pa, me zanima, kako boste dosegli uspeh na na področju spodbujevanja prenosa kmetij na mlade prevzemnike. Prav zanima me, koliko teh koalicijskih ukrepov s področja kmetijstva bo pač po štirih, bo kdaj po štirih letih uresničenih. Zdaj, sicer, tako sami pravite, da koalicijska pogodba, bom rekla kar tako po domače, je blef, a ne. Skrbi me tudi izjava ministrice, ki je dala, ministrica za kmetijstvo, ki je dala na na hearingu, ko sem jo vprašala, pa povejte mi, vi niste bili pri pripravi programa za področje kmetijstva zraven, niste sodelovali, a se z vsemi, kar je pod ukrepi in pa pod cilji v tej koalicijski pogodbi zapisano, ali se strinjate, ministrica je lepo jasno in glasno povedala, da se ne strinja. In jaz upam, da ti ukrepi niso tisti, s katerimi se ne strinja. glejte, če gremo dalje. Če si pogledate poročilo oziroma vam povzela iz poročila, tegale debelega poročila o stanju na področju kmetijstva, za katerega sem prej rekla, da močno dvomim, da smo si ga vsi vsaj iz področja Odbora za kmetijstvo prebrali. Glejte, to poročilo pravi, da se število gospodarstev iz leta v leto, kmetijskih gospodarstev iz leta v leto manjša. Dva trinajst je še bilo dvainsedemdeset tisoč tristo sedeminsedemdeset kmetijskih gospodarstev, dva šestnajst - devetinšestdeset tisoč devetsto dva, pada. Zmanjšalo se je tudi število oseb, kmetov na kmetijah, za dva procenta, če primerjamo obdobje dva trinajst dva šestnajst. Povprečna starost gospodarjev pada, kakor je že rekel tudi prej v stališču in pa v svoji razpravi Tomaž. Glejte, dohodek slovenskega kmeta pada. To je definitivno. Slabša se njihov socialni položaj. Imamo slabo situacijo na področju samooskrbe. Zmanjšujejo se evropska sredstva za pomoč oziroma za izvedbo kmetijske politike. Ukrepi ministrstva, namesto da bi bili prijazni kmetom, pa njihov položaj še v bistvu samo še poslabšujejo. Da to ne omenjam naravnih ujm, žledolom, vetrolom, administrativne ovire v v v pri pri poslovanju oziroma pri delu kmeta. Glejte, v Zgornji Savinjski dolini se hecajo, pravijo, pa saj zdaj zdaj smo prišli tako daleč, da bo vsak kmet mogel imeti že svojo tajnico. In mislim, da res ne bo prišlo tako da bo kmalu prišlo tako daleč, da bom jim lahko prikimala. Da tu kmečkih pokojnin sploh ne omenjam, ka se je naredilo z njimi, ali pa, bog ne daj, da spomnim samo se na nepremičninski davek, ki je v proceduri proceduri, in kako bo prizadel tega našega slovenskega kmeta. Kot sem že rekla, namesto da bi kmeta stimulirali, mu dali malo, da bi lažje dihal, pa mu samo nekaj nalagamo, nekaj obvezujemo in tako naprej. Meni se v bistvu kmetje smilijo, ker nimajo enega takega organiziranega sindikata, na primer kot ga ima SVIZ. Mogoče če bi bili kmetje malo bolj organizirani, malo bolj potrucani, bi dosegli kaj več. Poglejte, če gremo na mlade kmete, ki bi naj bili mladi prevzemniki. Dosti teh mladih kmetov, ki bi lahko delali doma, ampak imajo premalo dohodkov, se odločijo, da grejo v službe. Le na tak način, seveda, preživijo. In zdaj ko bomo nekako povišali njihov KD, a ne, se bo s tem povečala tudi osnova za odmero dohodnine, posledično temu pa bo marsikatera mlada družina prikrajšana pri socialnih transferih, štipendijo, otroški dodatek, vrtec in tako naprej. A bomo na tak način spodbujali naše kmete? Naši kmeti, ki še nekako edino skrbijo za ta za to naše podeželje. In na tak način tudi bomo imeli, kot sem že prej rekla, vse manj naših mladih kmečkih prevzemnikom, prevzemnikov. Dej. Po drugi strani se bomo pa čez nekaj let zaslepljeno spraševali, ne glede da, namesto da bi se vprašali, kaj in kako onemogočamo našega slovenskega kmeta, se bomo spraševali zakaj pada število kmečkih gospodarstev, zakaj ne bo samooskrbe, zakaj se bodo naša kmetijska zemljišča zaraščala, in pa zakaj se opuščajo ti naši trajni nasadi. Če grem naprej iz tega poročila. Glejte, naši živinorejci, polovico hrane oziroma krme za njihovo živino že sedaj uvažajo. Ne dobivajo nobenih vzpodbud. Ali pa če pogledamo tiste kmete, ki se ukvarjajo pretežno z gozdarstvom, imajo svoje gozdove, na katere so lahko ponosni, in skrbijo zanje. Naravne ujme, žledolom oziroma vetrolom konec lanskega leta. Tudi konec oktobra v letošnjem letu, ali pa če se vrnem nazaj na lansko leto. V Zgornji Savinjski dolini poznam kmete, ki jim je vetrolom uničil od sedemsto petdeset kubikov do čez tisoč kubikov lesa. A veste, ka to pomeni za njihov dohodek? Kaj to pomeni za njihovo kmetijo? Ena smreka raste povprečno en rod. Res je, da so dobili zdajle nekaj denarja iz naslova tega, ker so pač počistili svoje gozdove in prodali ta les. Ampak ta les, cena tega lesa lesa je zdajle močno padla na trgu. Kako bodo pa živeli naslednjih naslednjih petdeset let? In država, leto je naokrog, država ni sprejela niti enega ukrepa, interventnega zakona ali kakorkoli, da bi temu kmetu pomagala. Zdaj, ob koncu bom rekla, da sem si zelo zapomnila oziroma bom tudi citirala izjavo ministrice Vraničarjeve, ko smo sprejemali oziroma ko ste sprejeli, koalicija, bivša koalicija in ta koalicija zdaj, v letu dva tisoč šestnajst ta zakon. Rekla je takole, da je KD bil do sedaj prenizko ocenjen. Pravih podlag oziroma razlag, zakaj je prenizko ocenjen, nismo dobili. In da je potrebno nov in da je potreben novi zakon. Če se bo pa videlo, da je metodologija napačna, se bo pač spremenila. Se pravi, počakajmo tri leta, obremenimo našega kmeta tri leta, pol bomo pač videli, če bo potrebno kaj spreminjati. Ampak naši kmetje bodo v tem času plačevali. Jaz mislim, da ni prav, no, da se ta politika, kmečka politika, ureja predvsem iz iz pisarn in za konec, res za konec, pa bi tule rada komentirala še besede sekretarke v v uvodnem stališču, ko je rekla, da zakon, ki je v veljavi, se pravi, ki je trenutno v veljavi, v povprečno povprečno pomeni za kmeta sto osemdeset evrov in da ne bo imel negativnega vpliva na položaj kmetov. O pa kako bo imel vpliv na položaj kmetov. In sto osemdeset evrov, spoštovana sekretarka, če je za vas zanemarljivo, za večino naših kmetov ni. Hvala lepa.